Gospođo predsjednice, cilj ovog projekta, programa, jeste pokriti čitavu Europu, citiram, i njene najudaljenije regije. Multimodalni promet jedan je od uvjeta, pretpostavki, no čini mi se da ne bi trebao biti preduvjet, pogotovo kada je riječ o sasvim izoliranim regijama, kao što smo već čuli u diskusiji. Osnovna prometna mreža može ići samo kroz članice.

Hrvatska je unutar svojih granica napravila mnogo u prometnom povezivanju sa susjednim zemljama, očekivali smo i još uvijek očekujemo pomoć u povezivanju na europske pravce.

Veza između kontinentalne i primorske Hrvatske preko Bosne ovdje se ne vidi.

Što nam onda preostaje, nego pokušati sa koncesijama napraviti ono što očito se u europskim planovima ne nalazi?